Wir brauchen ein klares Signal, dass der Prozess des Klimaschutzes weitergeht egal, was Präsident Trump entscheidet. Ich fand es in Bonn im letzten Jahr sehr ermutigend, dass viele Vertreter der USA aus der Wirtschaft, aus den Regionen, den Staaten gesagt haben Wir bleiben dabei, wir machen diesen Prozess mit, und wir sehen darin auch große Chancen für Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum.

Wir müssen unsere Ziele jetzt und zwar dramatisch erhöhen. Ich habe in Bonn mit vielen Vertretern von Drittstaaten gesprochen, und teilweise haben die meine Frage überhaupt nicht verstanden. Wir wissen alle, dass die jetzigen Verpflichtungen nicht ausreichen

Wir landen etwa bei 3 wenn alle ihre Verpflichtungen von Paris unterstützen, und das ist weit weg allein schon von

Wichtiger ist aber, dass wir einen internationalen Prozess mit China und anderen in die Wege leiten, dass wir nicht die einzigen sind, die die Ziele erhöhen.